frú forseti góðir íslendingar ef brýnir þú plóg og strengir stög og stendur í vinnuher þá verði þar jafnan lífs þíns lög sem land þitt og tunga er þá finnur þú íslands æðaslög hið innra með sjálfum þér þannig kvað alþýðuskáldið guðmundur ingi kristjánsson frá kirkjubóli og lýsti þar íslenskri þjóðarsál betur en flestir hafa gert þjóðarsál sem frá örófi alda hefur staðið saman oft í snörpum stormum sinnar tíðar þjóðarsál sem neitar að láta fámennið stöðva sig en leggur þess í stað áherslu á stöðu okkar meðal þjóða og einblínir á styrkleika okkar fremur en veikleika við íslendingar erum gæfusöm þjóð samkvæmt nýrri lífskjarakönnun sameinuðu þjóðanna er ísland næstbesta landið í heiminum að búa í fyrir réttum áratug var staðan önnur og ísland mun neðar á þeim lista þetta er ekki aðeins skoðun ríkisstjórnarinnar heldur virtra alþjóðaefnahagsstofnana og fyrirtækja hagvöxtur hefur verið meiri en í nálægum löndum atvinnuleysi er hvergi minna kaupmáttur heimilanna hefur einnig aukist meira hér en í nokkru nálægu landi það endurspeglar þær skattalækkanir sem ríkisstjórnin hefur beitt sér fyrir auk launahækkana þegar framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur hófu ríkisstjórnarsamstarf sitt að loknum alþingiskosningum árið nítján hundruð níutíu og fimm var staðan allt önnur fyrirtæki börðust í bökkum og gjaldþrot voru nær daglegt brauð atvinnuleysi var viðvarandi og kaupmáttur heimilanna rýrnaði ár frá ári ríkissjóður var rekinn með halla og innlendar og erlendar skuldir hans fóru vaxandi með gjörbreyttri efnahagsstefnu og markvissum aðgerðum hefur tekist að snúa blaðinu við ríkissjóður hefur árum saman verið rekinn með umtalsverðum afgangi og skuldir ríkisins nánast greiddar upp þegar tillit er tekið til gjaldeyriseignar hjá seðlabanka íslands íslensk fyrirtæki hafa

er oft furðulegt að fylgjast með umræðum um efnahagsmál hér á landi stundum mætti halda að hér væri allt í kaldakoli og að varla stæði steinn yfir steini það þarf ekki nema að líta rétt út fyrir landsteinana til að sjá hvað við stöndum vel að vígi flest lönd evrópu hafa um langt árabil háð oft og tíðum vonlausa baráttu við gífurlegt atvinnuleysi sem hefur jafnvel farið yfir tíu prósent til dæmis í frakklandi og þýskalandi ekki þarf að fjölyrða um afleiðingar slíks langtímaatvinnuleysis bæði efnahagslegar og ekki síður félagslegar kaupmátturinn hefur ýmist staðið í stað eða minnkað hvað myndu menn segja ef við værum í þessum sporum af hálfu ríkisstjórnarinnar er lögð megináhersla á að viðhalda stöðugleika efnahagslífsins með áframhaldandi aðhaldi í ríkisfjármálum árið tvö þúsund og sex þriðja árið í röð það hefur skilað sparnaði í almennum rekstri jafnframt hefur verið dregið úr framkvæmdum og mun sú stefna ríkja á næsta ári þegar stóriðjuframkvæmdir verða enn miklar fyrir dyrum stendur tugmilljarða uppgreiðsla erlendra skulda ríkissjóðs vegna sölu símans afgangurinn verður að mestu notaður eða ávaxtaður í seðlabanka íslands þar til honum verður ráðstafað frá og með árinu tvö þúsund og sjö þetta skilar ríkissjóði umtalsverðum vaxtatekjum og kemur í veg fyrir þensluáhrif á sama tíma og stóriðjuframkvæmdirnar eru í hámarki í þessu ljósi sætir nokkurri furðu gagnrýni um að aðhald ríkisfjármála hafi ekki verið nægilega mikið það liggur fyrir að frá árinu tvö þúsund og þrjú hefur aðhaldsstig ríkisfjármála aukist meira hér en í nokkru öðru ríki o e c d jafnframt liggur fyrir að stjórnvöld hafa tekið réttan pól í hæðina með því að fylgja skýrri langtímastefnu í ríkisfjármálum og efnahagsmálum almennt þótt verðbólga hafi aukist meira að undanförnu en spár gerðu ráð fyrir má alfarið rekja það til hækkunar fasteigna og olíuverðs ég tel þó að menn eigi að fara varlega í að fjármagna neysluútgjöld sín með lántökum eins og borið hefur á upp á síðkastið það er alltaf hollt að kunna sér hóf frú forseti menntun og þekking skiptir sköpum í framtíðinni í hinni hörðu samkeppni þjóða á alþjóðavettvangi í nýrri skýrslu frá o e c d kemur fram að árið tvö þúsund og tvö voru íslendingar sú þjóð sem varði stærstum hluta þjóðarframleiðslu sinnar eða sjö komma fjögur prósent til menntamála við eigum að líta á útgjöld til menntamála sem fjárfestingu í framtíðinni og rétt eins og aðrir fjárfestar viljum við tryggja að fjárfestingin skili sem mestum árangri á þessu þingi hyggst ríkisstjórnin leggja fram frumvörp er taka til grunnskóla framhaldsskóla og háskólastigsins áratugur er liðinn frá því að rekstur grunnskóla var færður frá ríki til sveitarfélaga í ljósi reynslu síðustu tíu ára hafa sveitarfélögin og samtök þeirra gert margvíslegar athugasemdir við það sem betur má fara og er markmiðið að sníða slíka annmarka af íslenskir háskólanemar hafa aldrei verið fleiri framlög til háskólamála hafa aldrei verið hærri og námsframboðið aldrei fjölbreyttara áformuð eru ný rammalög um háskóla markmið þeirra er að tryggja að gæði háskólamenntunar hér séu á heimsmælikvarða og prófgráður njóti fullrar viðurkenningar jafnframt er ætlunin að jafna stöðu ríkisrekinna háskóla og þeirra sem reknir eru af öðrum í heilbrigðismálum stendur þjóðin á tímamótum ríkisstjórnin tók ákvörðun um að leggja fjórðung þess sem fékkst fyrir símann í nýtt hátæknisjúkrahús þannig er enn á ný skilað til þjóðarinnar verðmætum sem þjóðin skóp í tengslum við byggingu nýs spítala er brýnt að endurskilgreina alla sjúkrahúsþjónustuna það verkefni er ekki síður mikilvægt en ákvörðun um húsbyggingar og staðsetningu undanfarið hefur markvisst verið unnið að sameiningu heilbrigðisstofnana undir eina stjórn víðs vegar á landinu og enn fremur sér fyrir endann á uppbyggingu heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu hugað hefur verið að réttindum foreldra langveikra barna og er ætlunin að tryggja foreldrum fjárhagsaðstoð þurfi þeir að leggja niður launuð störf eða gera hlé á námi þegar börn þeirra greinast langveik eða alvarlega fötluð ríkisstjórnin hefur einnig ákveðið að einum milljarði króna af söluandvirði símans verði varið til þess að leysa úr húsnæðisþörf og bæta þjónustu við geðfatlaða markmiðið er að eyða biðlistum og tryggja að geðfatlaðir búi við viðunandi aðstæður ég lýsti því yfir um síðustu áramót að kanna bæri stöðu íslensku fjölskyldunnar að því verki er nú unnið í fjölskyldunefndinni sem ég skipaði margvíslegar hugmyndir eru nú þar til skoðunar sem margar taka til samvinnu ríkis og sveitarfélaga í þjónustu við fólkið í landinu meðal þess er hvernig koma megi til móts við foreldra barna á aldrinum níu til átján mánaða eða frá því að fæðingarorlofi lýkur og börn komast almennt inn í leikskólann sem skilgreindur hefur verið sem fyrsta skólastigið margir foreldrar verða að brúa þetta bil í dag með ýmsum ráðum hefur fjölskyldunefndin rætt ýmsar tillögur í því sambandi enda er hér um brýnt réttindamál að ræða vænti ég mikils af störfum nefndarinnar á íslandi á ekki að viðgangast mismunun hvorki á grundvelli litarháttar trúarskoðana né kynhneigðar þess vegna verður á næstunni lagt fram frumvarp um aukin réttindi samkynhneigðra ég er þess fullviss að þingheimur sameinist um að greiða fyrir því máli og hrinda þessari mikilvægu réttarbót í framkvæmd sem fyrst frú forseti stefnt er að því að treysta búsetuskilyrði á landsbyggðinni og efla samkeppnishæfni landsins með tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og níu þrjú meginmarkmið hafa verið skilgreind þau eru í fyrsta lagi að landshlutakjarnar verði efldir jafnframt því að treysta þær byggðir sem búa við fólksfækkun í öðru lagi að byggðarlög nái að laga sig að örri samfélagsþróun og hröðum breytingum í atvinnuháttum og í þriðja lagi að atvinnulíf menntun menning og félagslegt jafnræði verði styrkt á landsbyggðinni hagsæld hverrar þjóðar liggur í því hvernig tekst að nýta og virkja þá hæfileika sem í henni búa samgöngur og upplýsingatækni skipar þar stóran þátt verið er að hrinda í framkvæmd þeirri fjarskiptaáætlun sem alþingi samþykkti síðastliðið vor þar var mörkuð stefna stjórnvalda í háhraða og farsímavæðingu landsins auk fjölmargra annarra þátta sem skipta okkur máli og horfa til framtíðar með því að stofna fjarskiptasjóð og láta renna til hans hálfan þriðja milljarð króna af söluandvirði símans er staðfestur sá vilji ríkisstjórnarinnar að skapa hér hin bestu skilyrði til að nýta þá auðlind sem í upplýsingatækninni felst í þágu einstaklinga og atvinnulífsins á árunum tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu verður fimmtán milljörðum króna varið til framkvæmda í vegamálum meðal annars til byggingar sundabrautar og til framkvæmda við helstu þjóðvegi með þessu er framkvæmdafé til vegagerðar meira en tvöfaldað á tímabilinu og ljóst að mikil breyting verður til batnaðar á samgöngum landshorna á milli og möguleikar íslands sem ferðamannalands stóraukast lengi hefur staðið til að endurnýja tækjakost landhelgisgæslunnar þótt hann hafi þjónað öryggi landsmanna vel og starfsmenn unnið frækileg björgunarafrek er kominn tími til að fá nýtt skip og flugvél það hefur nú verið ákveðið og mun hafa mikla þýðingu fyrir alla landsmenn hinn áttunda október næstkomandi ganga íbúar sextíu og eins sveitarfélags að kjörborðinu og greiða atkvæði um sameiningartillögur ríkisstjórnin mun ekki láta sitt eftir liggja til að liðka fyrir sameiningu í því skyni verður allt að tvö komma fjórum milljörðum króna veitt úr ríkissjóði meðal annars til að gera nýsameinuðum sveitarfélögum kleift að byggja upp nýja þjónustu svo sem leikskóla og grunnskóla höfuðborgin er miðstöð menningar vísinda og þjónustu í lok síðasta mánaðar var kynnt niðurstaða í samkeppni um hönnun á nýju og glæsilegu tónlistar og ráðstefnuhúsi sem reist verður við reykjavíkurhöfn með byggingu þessa húss verður bylting í tónlistarmálum auk þess sem tónlistarhúsið verður eitt af fegurstu kennileitum höfuðborgarinnar og íslands frú forseti velferð hvers þjóðfélags er ekki hvað síst reist á getu til nýsköpunar og endurnýjunar í atvinnulífinu á grundvelli stefnumörkunar vísinda og tækniráðs hefur ríkisstjórnin beitt sér fyrir að ríflega tvöfalda úthlutunarfé opinberra samkeppnissjóða á kjörtímabilinu en betur má ef duga skal ég tel framtíð íslensku þjóðarinnar felast í stóreflingu menntunar og vísindarannsókna og að í slíku átaki felist tækifæri til framfara á flestum sviðum ég hef lýst þeirri skoðun minni að skynsamlegt væri að stofna sérstaka sameignarsjóði nýsköpunarsjóðs fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóðanna í landinu sem gætu fjárfest í sprotafyrirtækjum og eflt nýsköpun og vísindarannsóknir ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að verja tveimur hálfum milljarði króna af söluandvirði símans til þess að auka eigið fé nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins stjórn nýsköpunarsjóðs verður heimilt að verja allt að ein hálfum milljarði til að stofna sjóð til að fjárfesta í sprotafyrirtækjum með lífeyrissjóðum og fjármálafyrirtækjum sem lýst hafa miklum áhuga á málinu stefnt er að því að slíkur sjóður hafi til ráðstöfunar þriggja til fjögurra milljarða króna fyrirtækjum í sjávarútvegi verður gert kleift að auka enn frekar verðmæti þess sjávarfangs sem að landi berst í gegnum verkefnið um aukið virði sjávarfangs íslenskt sjávarfang verður að standast allar hugsanlegar kröfur og staðla sem nú eru í gildi og kunna að verða settir um gæði þess og innihald frekari rannsóknir sem ætlað er að tryggja öryggi útflutningstekna verða unnar hjá rannsóknastofnun fiskiðnaðarins fyrir þremur árum samþykkti ríkisstjórnin stefnu um sjálfbæra þróun undir heitinu velferð til framtíðar í haust verður boðað til umhverfisþings þar sem árangur þessarar stefnumörkunar verður til umfjöllunar og áherslur næstu ára kynntar fyrir okkur íslendinga skiptir miklu máli að við nýtum náttúruauðlindir okkar á skynsamlegan og sjálfbæran hátt hvort sem það eru hinar lifandi auðlindir sjávar endurnýjanlegar orkulindir eða sérstæð náttúrufyrirbæri sem laða að ferðamenn mikilvægir áfangar hafa náðst á undanförnum árum í að efla hag jafnt bænda sem og neytenda má þar nefna samning um starfsskilyrði garðyrkjubænda sem skilaði sér í lægra vöruverði mjólkurafurðastöðvar og sláturhús hafa sameinast og orðið stærri og sérhæfðari það hefur aftur leitt til þess að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum hefur haldist óbreytt í þrjú ár mikil nýsköpun hefur einnig átt sér stað í sveitum landsins mest áberandi er hvers konar ferðaþjónusta og skógræktarverkefni sem um átta hundruð bændur taka þátt í frú forseti einn mikilvægasti leiðtogafundur í sögu sameinuðu þjóðanna fór fram nýverið þar samþykktu þjóðir heims víðtækar umbætur á starfsemi og skipulagi samtakanna þótt vonir hefðu staðið til að enn lengra mætti ganga í framfaraátt eins og í mannréttindamálum og skipan öryggisráðsins í ávarpi mínu minnti ég á framboð íslands til sætis í öryggisráði sameinuðu þjóðanna sem ákveðið var árið nítján hundruð níutíu og átta og naut almenns stuðnings á alþingi full samstaða er í ríkisstjórn um að ekki verði vikið frá þeirri stefnu að sækjast eftir sæti í ráðinu árin tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu leiðtogafundurinn áréttaði einnig þann vilja þjóða heims að draga verulega úr fátækt í heiminum með því að stórauka framlög til þróunarmála

þegar því markmiði verður náð hafa framlög íslands til þróunarsamvinnu fjórfaldast á réttum áratug og er sá gríðarlegi vöxtur í fullu samræmi við aukinn áhuga íslendinga á þróunarmálum og vilja til að láta gott af sér leiða frú forseti eitt veigamesta verkefni alþingis og þjóðarinnar allrar er endurskoðun stjórnarskrárinnar nefnd sem ég skipaði í upphafi árs til að stýra endurskoðunarstarfinu hefur þegar getið sér gott orð fyrir vönduð og lýðræðisleg vinnubrögð rík samstaða þarf að vera um stjórnarskrárbreytingar meiri samstaða en um lagabreytingar yfirleitt það er rík krafa meðal almennings að handhafar ríkisvalds sinni starfi sínu af ábyrgð með almannaheill að leiðarljósi og vandað sé til verka í stjórnsýslu við lagasetningu og hjá dómstólunum enn fremur eru uppi óskir um að fulltrúalýðræðið verði endurnýjað þannig að almenningur fái færi á að taka virkan þátt í ákvörðunartöku um sameiginleg málefni ekki einungis í þingkosningum á fjögurra ára fresti heldur einnig þess á milli til dæmis í þjóðaratkvæðagreiðslum í þessu sambandi verðum við að skoða vel reynslu annarra þjóða of tíðar þjóðaratkvæðagreiðslur geta haft þveröfug áhrif og dregið úr almennum áhuga á stjórnmálum von mín er sú að þegar upp verði staðið getum við sagt með stolti að með gagnsæjum og vönduðum vinnuaðferðum við endurskoðun stjórnarskrárinnar hafi verið rennt nýjum stoðum undir lýðræði á íslandi á dögunum var frá því greint að íslensk stjórnsýsla væri sú þriðja skilvirkasta í heimi samt sem áður má margt betur fara

það þýðir meðal annars endurskoðun á lögum og reglum um stjórnarráð íslands ég tel einnig mikilsvert að þing og ráðuneyti hugi að leiðum til að bæta löggjafarstarfið þannig að löggjöf sé eins skýr og einföld og kostur er við verðum að hugsa um almenning og fyrirtækin í landinu sem þurfa að haga störfum sínum og háttsemi í samræmi við lögin sem hið háa alþingi samþykkir ríkisstjórnin hefur af þessu tilefni ákveðið að hrinda af stað sérstöku átaki um einfaldara ísland gert er ráð fyrir að hvert ráðuneyti fari yfir lög og reglur sem undir það heyra með það fyrir augum að einfalda regluverkið minnka skriffinnsku og auka skilvirkni enn frekar frú forseti stefna ríkisstjórnarflokkanna hefur alla tíð miðað að því að skapa hér skilyrði til efnahagslegs stöðugleika og aukins hagvaxtar en hvort tveggja er forsenda öflugs atvinnulífs og bættra lífskjara almennings undanfarin ár hefur mikil uppbygging stóriðju öðru fremur leitt efnahagsuppsveifluna og horfur eru á að sama verði uppi á teningnum á næsta ári að öðru óbreyttu er hins vegar útlit fyrir að eftir það hægi verulega á umsvifum í efnahagslífinu til þess að bregðast við þessum horfum hefur ríkisstjórnin meðal annars lagt fram ítarlegar tillögur um það hvernig ráðstöfun söluandvirðis símans verði best hagað jafnframt hefur ríkisstjórnin lagt mikla áherslu á að treysta undirstöður atvinnulífsins með stórauknum fjárframlögum til rannsóknar og frumkvöðlastarfsemi samhliða er mikilvægt að huga að frekari nýtingu okkar miklu orkulinda þar sem jafnframt verði tekið fullt tillit til umhverfisþátta ég er sannfærður um að allir þessir þættir auka fjölbreytni í íslensku atvinnulífi og renna traustari stoðum undir þjóðfélagið það skapar skilyrði til frekari skattalækkana jafnt hjá fyrirtækjum sem einstaklingum og gefur um leið möguleika á áframhaldandi uppbyggingu velferðar og menntakerfisins virðulegi forseti þau eru sterk æðaslög þjóðarinnar það er hlutverk okkar stjórnmálamanna að hlusta á og túlka æðaslög þjóðarinnar greiða götu hennar og virkja þennan kraft í þágu okkar allra þetta tel ég vera mitt meginverkefni og að því mun ég vinna góðar stundir